Hvala lepa. Jaz bi prosil, da o tej zadevi razpravljamo na, tukajle v državnem zboru, da se kakšne zadeve razjasnijo. Upam, da bo državni zbor potrdil to razpravo in da bomo poslušali tudi razmisleke določenih ministrov oziroma ministric, za katere se bojim, da ne bojo kaj zelo tehtni. Konec koncev moram povedati, da sem jaz dal kar, precejšne študije gospe Violeti Bulc in pa gospe Alenki Bratušek. Pa, kot sem že povedal, se ni nič zgodilo. Zato bom tole tudi malo izkoristil pa bom, en del tega, tega, teh papirjev dal gospodu Tramtetu, generalnemu sekretarju, da se naj on pozabava pa razmisli o tem, da bi morda res sklicali kakšen sestanek na ministrskem nivoju, ki bi se ga udeležili tudi strokovnjaki s teh področij. Morda bi bilo dobro poklicati še kakšne druge, tuje strokovnjake. Kajti kot kaže, jih je v Sloveniji zelo malo. Hvala lepa.